Ja, ja. Hvala vam za odgovor, ampak, v bistvu vaš odgovor je pričakovan, ne. Se pravi, vse je v redu, Evropska unija ima visoke standarde, do kršitev ne prihaja. Zdaj, jaz sem, dobil malo drugačne podatke. Prebral sem si zaključno poročilo revizije, ki jo je v Luki Koper med šestnajstim aprilom dva tisoč osemnajst in dvajsetim aprilom dva tisoč osemnajst opravljala Evropska komisija. Tam je ugotovila naslednje. Imamo v Evropski uniji stroge regulacije, nadzor pa šepa. Nadzor šepa že na vstopu v pristanišče in pri cestnih prevozih. Kaj so tam ugotovil? Da večina, transporterjev, ki pridejo, nimajo pač pravilno urejenih dnevnikov poti in, posledice so vidne tudi na stanju živali. Od krav, ki so jih pripeljal v letu dva tisoč sedemnajst, jih je poginilo že na cestnem prevozu kar štiriindvajset, od ovac, ki so jih pripeljali leta dva tisoč sedemnajst, jih je že na cestnem prevozu poginilo osemnajst. prav, že cestni prevoz, terja davek. Potem pa pridemo do ladijskega prevoza. Tam je problem sledeč. Kar je Evropska komisija ugotovila je, da ni bilo, pravih preverjanj kako delujejo prezračevalni sistemi na ladjah, alarmi, osvetljava in podobno. Zračenje so recimo inšpektorji ocenili pač subjektivno, ne. Če se njim pač zdi, da da je bilo v redu, je bilo v redu, ni pa nihče, šel pač zares preverjat, če ustreza standardom. In dalje. Kaj se na morju dogaja, ne ve nihče. Te ladje potujejo v Libanon, Sirijo, Egipt in tako dalje, in, kar organizacije tam poročajo, je, da ni nobenih statistik o tem, koliko živali na morju pogine, da ni z njimi, nobene, veterinarske, oskrbe, in da so na sploh ladje, ki se vozijo, ni bila samo ta francoska problematična, ampak vseh osemnajst, ki skoz Luko Koper pride, , več ali manj za to dejavnost neprimerna, zato vas, vam v bistvu vas prosim za dopolnitev odgovora.